Dans le cadre du programme de Stockholm, nous avons démontré que l'Europe peut être proche des préoccupations des citoyens et que les réglementations européennes peuvent avoir des effets concrets et positifs dans leur vie quotidienne. Au nom de la commission des affaires juridiques, je voudrais insister sur le fait que la coordination et l'harmonisation du droit civil et du droit commercial des États membres ne sont pas des discours sans consistance. Grâce à ce travail que nous avons accompli, les citoyens européens peuvent circuler plus librement et plus facilement dans l'Union européenne. Nous avons simplifié les procédures de mariage pour les couples mixtes ou qui n'habitent pas dans le pays d'origine. Nous avons amélioré la sécurité juridique pour ceux qui divorcent ou se séparent en Europe et, enfin, nous avons instauré des règles équitables en matière de succession.